virðulegi forseti ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu sem háttvirtur þingmaður arndís soffía sigurðardóttir er fyrsti flutningsmaður að ásamt undirrituðum og háttvirtur þingmaður arndísi soffía sigurðardóttur eru háttvirtir þingmenn lilja mósesdóttir lilja rafney magnúsdóttir þuríður backman björn valur gíslason auður lilja erlingsdóttir skúli helgason þórunn sveinbjarnardóttir margrét tryggvadóttir guðmundur steingrímsson oddný harðardóttir magnús orri schram unnur brá konráðsdóttir og birkir jón jónsson flutningsmenn tillagan felur það í sér að fela ríkisstjórninni að beita sér fyrir aukinni og markvissri metanframleiðslu í landinu og leita eftir samstarfi við sveitarfélög einstaklinga og lögaðila í því skyni jafnframt að ríkisstjórnin hafi forgöngu um að marka heildstæða stefnu um nýtingu metans og taki höndum saman við hagsmunaaðila um rannsóknir fjármögnun og framvindu hagfelldra kosta við metanframleiðslu virðulegi forseti það er ekki að ófyrirsynju að það sé flutt mál um metanframleiðslu á íslandi við höfum nú nýlega samþykkt hér á þinginu í tengslum við gerð fjárlaga ívilnanir til þeirra sem láta breyta bílum

bruni metans er miklu betri og öruggari heldur en margra annarra kolefniseldsneyta sem gerir að verkum að brennt metan verður miklu minni gróðurhúsalofttegundagjafi ef svo má að orði komast heldur en ella væri það er fyrirsjáanlegt að við munum að minnsta kosti næstu áratugina þrátt fyrir allan vilja og alla þá þróun sem kann að verða í framleiðslu annarra samgöngukosta munum við þurfa að treysta mjög á kolefnaeldsneyti sérstaklega til að knýja bifreiðar jafnvel skip

það er þannig að metan sem verður til við niðurbrot lífræns úrgangs og efnahvörf í lífrænum úrgangi er hægt að nýta til að knýja farartæki og aukningin í þessari notkun hefur verið mikil

vissulega er það ekki svo enn þá að það séu þúsundir metanbifreiða á götunum né heldur að það séu einhverjar hundruð metanstöðva sem standa bíleigendum til boða í dag eru þær tvær og eru eingöngu hér á höfuðborgarsvæðinu það er hins vegar virðulegi forseti afar mikilvægt að stjórnvöld marki sér stefnu í þessu máli og ýti úr vör einhvers konar framkvæmdaáætlun þannig að við getum sett okkur einhvers konar stiklur í því

framleitt innan lands og með sjálfbærum hætti við erum þegar í einhverjum mæli byrjuð að framleiða biodísel hér á landi og það er vel en metan verður til getur maður sagt það er alls staðar þar sem eru sorphaugar eða alls staðar þar sem eru fjóshaugar eða haughús þar verður til metan það er brýnt umhverfismál í sjálfu sér að

að tillaga eins og þessi nái fram að ganga áhuginn á metanvæðingu í samgöngum og iðnaði hefur aukist mjög mikið það sést meðal annars á því að það er nokkuð víðtækur stuðningur margra þingmanna við þessa tillögu ég tel afar brýnt að skoða þetta bæði í sambandi við metanframleiðslu í tengslum við sorphauga en ekki síður í tengslum við haughús og það metan sem fellur til til sveita víða erlendis eru menn byrjaðir að skoða möguleikann á jafnvel að knýja landbúnaðarframleiðslu öllu heldur með metani sem verður til eða fellur til á viðkomandi búi þetta er afar áhugaverð leið og enn einn kubburinn í rauninni í umræðuna um vistvæna framleiðslu og sjálfbæran búskap íslendingar eiga að reyna ef við mögulega getum að skoða þetta ítarlega og reyna að stíga jákvæð skref í þessa átt og auka líkurnar á því að við getum jafnvel í þessum mæli einnig orðið sjálfbær um orku eins og við erum nú þegar á mörgum öðrum sviðum ég legg til að það er eiginlega gott að segja hvert þessi tillaga fer ætli hún fari ekki til iðnaðarnefndar ég legg